virðulegur forseti ég kem hér upp öðru sinni til að fjalla um mál sem kannski er skylt kanínuinnrásinni miklu í vestmannaeyjum en nú beinum við athyglinni að hafinu í staðinn fyrir að beina því sem gerist neðan jarðar á heimaey hér erum við nefnilega að ræða um annan flæking sem gæti borist til íslands hefur að því er best er vitað ekki komið hingað enn þá en þetta er svokallaður kóngakrabbi þetta eru krabba sem geta orðið gríðarlega stórir um tveir metrar á milli klóa þeir éta allt sem þeir komast yfir

voru settir út á sínum tíma við norður noreg á bilinu nítján hundruð sextíu til nítján hundruð sjötíu voru þeir settir út af rússum við strendur kólaskaga þar var á ferðinni tilraun til svokallaðrar hafbeitar menn vildu setja þennan krabba út sem upphaflega kemur úr kyrrahafi til að gá hvort hann mundi ná að stækka og síðan ætluðu menn að veiða hann til matar hér er um mjög verðmæta vöru að ræða verðmæta afurð að ræða og rússarnir höfðu einhverjar vonir um að þarna væri hægt að koma á fót nýjum atvinnuvegi í norðvestur rússlandi það sem gerðist hins vegar og kom mönnum á óvart var það að krabbinn fór einmitt að fjölga sér að náði að aðlagast náttúrunni á þessum slóðum og hóf að fjölga sér og eftir því sem stofninn stækkaði byrjaði þessi stofn að marséra vestur á bóginn og birtist brátt við strendur norður noregs og hefur á síðustu árum verið að færa sig með ströndum norður noregs vestur á bóginn og svo suður og er núna að mér skilst kominn langt suður í áttina að oft það eru engar horfur á því að þessum krabba sé neitt að fækka norðmenn hafa sjálfir hafið veiðar á honum og jafnvel eldi nú á síðustu missirum vegna þess að hér er enn um að ræða mjög verðmæta afurð

annaðhvort að menn taki hann með sér í hugsunarleysi og hleyptu honum hér út hentu honum í sjóinn þegar þeir kæmu upp að íslandsströndum og krabbinn næði þá fótfestu hér á landgrunninu og gæti jafnvel byrjað að fjölga sér það mætti líka hugsa sér að lirfur þessa krabba mundu berast með skipum skip dæla út sjó í tanka sína við strendur erlendra ríkja losa sig síðan við þennan sjó þegar þau koma upp að ströndum hér á landi það má meðal annars nefna dæmi um það að nú í sumar fannst svokölluð hestrækja við álftanes ef ég man rétt og vísindamenn telja að þessi rækja hafi einmitt borist hingað með þessum hætti þetta er djúpsjávarrækja sem er ættuð sunnar úr atlantshafi og er mjög algeng í norðursjó mín spurning til hæstvirts umhverfisráðherra er sú hyggjast stjórnvöld grípa til einhverra fyrirbyggjandi aðgerða til að hindra að kóngakrabbi berist frá ströndum noregs yfir í landhelgi íslands